Señor presidente, quiero comenzar felicitando al señor comisario y especialmente también al Parlamento —y, en concreto, a su ponente— por haber hecho posible que después de cinco años de trabajo esta iniciativa finalmente vea la luz. Una iniciativa que centra el progreso, la estabilidad y la prosperidad en la cooperación en ID, claramente importante e innovadora, en concreto, en agua y en agroalimentación, recursos de los que más de 180 millones de personas del Mediterráneo carecen, y fuente, como aquí se ha dicho, de nuevos conflictos. Una iniciativa que reconoce el valor de la ciencia como instrumento de diálogo, de intercambio y de cooperación. Y es que los retos sociales a los que se enfrentan el sur de Europa y el Mediterráneo son debidos, en gran parte, a las enormes desigualdades, debido a que se trata de las zonas con mayor salto de renta entre